Z velikim veseljem sem podprl poročilo, ki govori o smeri prepovedi zmanjševanja plastike, ki jo uporabljamo za enkratno uporabo. Vesel sem, da Evropska unija ostane tisti kontinent, ki naredi na tem področju največ. Nismo največji onesnaževalci morja, oceanov s plastiko, smo pa zagotovo tisti, ki imamo najbolj jasno vizijo, kako to preprečiti. Po drugi strani imamo zelo jasne ukrepe na področju ravnanja z odpadki in smer, v katero moramo iti, se pravi, najprej čim manj uporabe plastike, po drugi strani pa tisto, kar jo imamo, proizvest na takšen način, da bo možna večkratna uporaba, predvsem pa da je na koncu življenjskega cikla možna reciklaža. Zelo pomembno pri tem je dvoje najprej, da ozavestimo ljudi, da se bomo spremenili v svojem obnašanju. Tu igrajo pomembno vlogo predvsem naši najmlajši, ki spreminjajo navade. Po drugi strani pa je pomembno, da vlagamo v razvoj novih tehnologij, s katerimi bomo izvedli materiale, ki bodo bistveno bolj trajnostni in bodo nadomestili te velike sovražnike našega kontinenta.